Elle va accentuer le recours à l'avortement clandestin, qui est risqué on le sait pour les femmes. Elle va augmenter le nombre de décès, qui sont des décès maternels, mais aussi augmenter le nombre de maladies gynécologiques, telles que les fistules, ou soulever la question de la prévention en ce qui concerne le SIDA. Nous ne pouvons donc que prendre une position au niveau européen, c'est à dire non, nous ne critiquons pas la question américaine, nous disons quel rôle avons nous à jouer sur la scène internationale en matière de droit et de droits des femmes?.

pense que c'est notre devoir de pouvoir compenser ce que les Américains ne font plus aujourd'hui.